C'est la prise de conscience collective que, toutes seules, les vieilles nations de l'Europe ne pèsent plus dans le concert et qu'elles ne pourront peser que si elles trouvent ce nouveau réceptacle qui est cette marche commune vers le progrès et vers l'innovation, ensemble.